Dass das nur abends passiert, ist vielleicht ein Nachteil. Dieses Thema ist so bedeutsam, dass es eigentlich auch zu anderen Zeiten verhandelt werden muss. Bei dem Thema Industriepolitik geht es nicht darum einige Kollegen haben das gesagt dass der Staat Industriepolitik betreibt, sondern dass wir den richtigen Rahmen setzen, also nicht darum, dass wir die Inhalte bestimmen, dass wir unterscheiden zwischen guter und schlechter Industrie, sondern dass wir die Möglichkeiten schaffen, damit sich die Industrie entwickeln kann, einen Rahmen hat, und dass wir uns auch auf jene Bereiche konzentrieren, wo wir im Bereich von Innovation und Forschung zu einem großen Teil helfen können. Ich finde es sehr hilfreich, dass auch Kommissar Tajani in diesem Zusammenhang eine Information vorgelegt hat, die deutlich macht, dass die Frage der Wettbewerbsfähigkeit für viele Bereiche der europäischen Politik von allergrößter Bedeutung ist. Das als ein Kriterium aufzunehmen und darüber nachzudenken, ob das, was wir politisch entscheiden, immer oft, oft genug auch der Entwicklung der Industrie in Europa nützt oder schadet, wäre in Zukunft sicherlich sehr hilfreich. Ich wünsche mir, dass das nicht nur ein Bericht und Thema einer weiteren Debatte ist, sondern dass sich unser Handeln danach auch ein Stück weit ändern wird und dass wir das ernst nehmen. Industrie ist